Oznacza on, że nawet kobieta zgwałcona lub której ciąża zagraża życiu, nie może tej ciąży przerwać. To bardzo okrutne prawo traktujące kobiety przedmiotowo i pogardliwie, a które w Salwadorze jest dodatkowo interpretowane w sposób ignorujący zasady sprawiedliwości, domniemania niewinności i wiedzy naukowej. Otóż kobiety, które doświadczają poronienia lub martwicy ciąży, bywają oskarżane o aborcję lub zabójstwo dziecka i skazywane są na długie lata więzienia. Dlatego ciąża dla kobiety w Salwadorze to dramat, szczególnie gdy jest niezamężna i sama jest jeszcze dzieckiem. W strachu przed konsekwencjami ciężarne dziewczęta popełniają samobójstwa.

Jakiekolwiek zaburzenia ciąży natychmiast budzą podejrzenia i oskarżenia o próbę aborcji lub uśmiercenia płodu, więc kobiety z trudnymi ciążami po prostu unikają lekarzy. Apeluję do władz Salwadoru o zastopowanie nieludzkiego traktowania kobiet, o wprowadzenie ustawy przewidującej wyjątki od zakazu aborcji i o zwolnienie z więzień kobiet osadzonych tam za czyny, które w świetle międzynarodowych standardów prawa i wiedzy medycznej nie mogą być traktowane jako przestępstwa.

Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że polskie prawo nigdy nie zbliży się do tego prawa, które obowiązuje w tej chwili w Salwadorze. I chciałabym zauważyć, że próby wprowadzenia takiego prawa wyprowadziły na ulice sto tysięcy kobiet w ramach czarnego marszu i tysiące kobiet na całym świecie, które okazały solidarność Polkom.